Monsieur le Président, c'est avec une profonde émotion que je m'exprime devant vous cet après midi. Avant tout, Monsieur le Président, je tenais à vous remercier personnellement pour votre implication. La reconnaissance du génocide tsigane est un moment historique pour les millions d'Européens que sont les Yéniches, les Sintis, les Roms, les Manouches, les gens du voyage. Des centaines de milliers de leurs parents ont été assassinés pendant ces années sombres, souvent sous l'étiquette infamante d'asociaux. Mais c'est aussi un moment historique pour nous tous, citoyens de l'Union européenne. Rappelons le, les Tsiganes ont été les premiers à circuler d'un pays à l'autre de l'Europe, bien avant que nous ayons mis en place notre espace commun. Et aujourd'hui, avec une population de dix millions d'habitants, c'est notre première minorité. Leur histoire c'est aussi notre histoire.

Relégués au ban de nos sociétés, ils souffrent encore de la double sentence. À l'horreur de la guerre se sont ajoutés l'oubli, l'indifférence, le silence.

Des parlementaires européens, nationaux, à l'Est comme à l'Ouest, au Bundestag, la semaine dernière, ont pris leurs responsabilités face à l'histoire en impulsant la reconnaissance de ce génocide. C'est la première étape vers un autre regard de nos citoyens envers ces Européens. Le chemin est encore long.